Monsieur le Président, Madame la Commissaire, vous avez signé de très gros contrats avec l'industrie pharmaceutique, et quand les citoyens européens vous demandent de voir ces contrats, vous répondez qu'ils peuvent aller voir ailleurs, que vous n'avez pas de comptes à rendre.

J'ai été regarder d'abord, et j'ai vu que les multinationales pharmaceutiques vendent très cher leurs produits et que vous, en fait, vous dites que vous négociez mais vous payez exactement le prix qu'elles demandent.

Est ce que cela veut dire que ce sont uniquement les jeunes qui sont protégés et pas les personnes âgées?